Wir unterstützen den Vizepräsidenten der Kommission, Frans Timmermans, der heute sehr deutlich die Vorgänge angesprochen hat und umgehende Schritte angekündigt hat. Wir appellieren an Rumänien, wieder in einen konstruktiven Dialog mit der Kommission einzutreten und unverzüglich alle Aktivitäten einzustellen, die den gemeinsam vereinbarten Zielen widersprechen.